Z przykrością informuję, że w Polsce łamane są prawa osób występujących z Kościoła katolickiego. Wbrew woli apostatów ich dane osobowe nie są usuwane z parafialnych archiwów, przeciwnie są w dalszym ciągu przetwarzane. Tak stanowi instrukcja dotycząca ochrony danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego w Polsce. W omawianej części opiera się nie na obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych, ale uwaga! na przepisach kodeksu prawa kanonicznego. Jak to możliwe, że w Polsce, która mieni się państwem prawa, prawo kanoniczne jest nadrzędne w stosunku do prawa stanowionego przez parlament? Dlaczego kodeks prawa kanonicznego reguluje uprawnienia obywateli nie będących katolikami?